Madame la Présidente, je voudrais d'abord, évidemment, m'associer à l'expression des condoléances et de la compassion que l'on doit aux familles qui ont été endeuillées d'abord, et à toutes celles qui sont sinistrées, en particulier à de nombreuses personnes isolées qui manquent encore aujourd'hui d'électricité, d'eau ou de services publics. Je vous ai entendue, Madame la Commissaire, nous promettre et je crois que vous avez eu raison de renforcer les dispositifs de prévention des crises, mais ce dont il est question, s'il vous plaît, ce soir, c'est de la réparation de la dernière. C'est la troisième tempête catastrophique en vingt ans.

La première des choses à faire, c'est de se poser la question de savoir quelle peut être la plus value de l'Union européenne.

C'est à dire qu'aujourd'hui, certains d'entre eux considèrent que ce métier est devenu intenable. Nous devons donc mettre en place un plan, et moi je suis de ceux qui pensaient qu'il était possible d'envisager c'était déjà il y a dix ans une organisation commune de crise, de façon à ce qu'on puisse écouler tout le bois qui est aujourd'hui mis sur le marché bien involontairement, sans nuire au prix, c'est à dire en bloquant les approvisionnements d'autres régions européennes, en finançant le transport et en faisant en sorte que ces parcelles puissent être replantées très vite, sinon, je pense qu'elles feront l'objet de spéculations, voire d'abandon. Il y a là un problème qui intéresse très directement l'Union européenne. Deuxièmement, je pense aussi aux ostréiculteurs. C'est une profession qui, aujourd'hui, est sinistrée.

Enfin, je voudrais que l'on mobilise le Fonds de solidarité de l'Union européenne. Je m'associe, évidemment, à ce qu'a dit Mme Laperrouze. Aujourd'hui, le Conseil n'est pas là. Il n'aura ni mal aux oreilles, ni mal au cœur, mais je trouve qu'il est extrêmement dommage qu'il ait refusé de modifier le règlement et que ce fonds soit aujourd'hui si difficile à mobiliser.